hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum háttvirtur félags og tryggingamálanefnd hefur fjallað um málið og fengið um það umsagnir í tillögunni er kveðið á um að alþingi skuli álykta að félagsmálaráðherra feli jafnréttisstofu að hrinda af stað aðgerðum í því skyni að efla hlut kvenna í sveitarstjórnum mikið hefur verið rætt um aukinn hlut kvenna í stjórnmálum á undanförnum missirum og árum sveitarstjórnarkosningar verða haldnar vorið tvö þúsund og tíu eins og allir vita og telur nefndin rétt að leggja í aðgerðir fyrir þær enda hefur hlutur kvenna í sveitarstjórnum aukist hægt á umliðnum árum nefndin hefur kynnt sér sjónarmið umsagnaraðila og í stuttu máli sagt leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt óbreytt flutningsmenn hennar eru þingmenn úr öllum flokkum háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir fyrsti flutningsmaður en undir þetta nefndarálit rita auk þeirrar sem hér stendur steinunn valdís óskarsdóttir þuríður backman atli gíslason helga sigrún harðardóttir og kristinn h gunnarsson háttvirtir þingmenn fjarverandi við afgreiðslu málsins úr félags og tryggingamálanefnd voru háttvirtir þingmenn ármann krónu ólafsson árni johnsen og ragnheiður ríkharðsdóttir